Chtěla jsem se přesvědčit o tom, jak probíhá v Turecku integrace více než tří milionů uprchlíků. Byla jsem velmi pozitivně překvapena úsilím, úspěšnými výsledky těch, kteří se v Turecku o uprchlíky starají přímo v terénu, od zaměstnanců veřejné správy, škol až po zaměstnavatele. Zde jsou také prostředky EU velmi dobře využity ve prospěch těch, kteří je potřebují. Bohužel to vše v kontrastu s tím, že musím konstatovat, že politická situace v Turecku není dobrá. Měla jsem možnost hovořit s rodinnými příslušníky vězněných novinářů, se zástupci perzekuovaných akademiků a zastánců vězněných aktivistů z ostrova Buyukada. Chci z tohoto místa podpořit jejich boj za demokracii a návrat Turecka k hodnotám právního státu, občanských a lidských práv. Právě dnes

Podpořme turecké občany a přátele v jejich...